biti potpuno svjesni da migrantska kriza sigurno neće stati. Migrantska kriza će se samo značajno pojačati i stvoriti dodane poteškoće ako naša globalna politika i koherentna politika u onome što znači pomoć za razvoj ne bude dovoljno efektna u smislu sinergijskih efekata. Naime sinergija, politika Europske unije, sinergija politike zemalja članica, ali i sinergija onih regija, onih velikih, ali i malih gradova koji žele sudjelovati u razvoju, to je ono što Komisija mora učiniti. Isto tako imam niz privatnih tvrtki, malih i velikih, koje žele sudjelovati u obnovi i to ne s nekakvim skrivenim ambicijama i skrivenim ciljevima, nego iskreno.